Monsieur le Président, chers collègues, les mobilisations de ce Fonds sont de plus en plus nombreuses.

Cette crise touche des secteurs piliers de l'industrie européenne, comme le montrent ces trois dernières demandes relatives à l'automobile et à la construction, pour lesquelles un avis favorable a été exprimé.

Cela démontre que, face à la crise, dans cette institution du Parlement européen, quand les bonnes volontés politiques se rencontrent, des instruments politiques de qualité sont mis au service de nos concitoyens. Et les bonnes volontés peuvent encore se rencontrer car je constate, à la lecture du rapport de M. Böge, que les points essentiels d'amélioration du fonctionnement du Fonds sont là accélération du traitement des demandes pour être réactifs face à la crise, suppression des demandes présentées conjointement, recours à d'autres financements que ceux du Fonds social européen. Sur ce dernier point, la meilleure solution serait d'accorder au Fonds des crédits de paiements à part entière, à l'égal des autres Fonds, mais nous connaissons la position du Conseil sur ce sujet et j'entends bien l'intervention de notre commissaire.

À cet égard, l'utilité incontestable de ce Fonds combinée à la volonté parlementaire mèneront à la réalisation, j'en suis sûr, de nos objectifs de renforcement de ce Fonds.